Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Ministre, l'accord de Paris est irréversible et non négociable.

2050. Monsieur le Commissaire, l'Union européenne est, selon nous, le nouveau leader dont le monde a besoin pour lutter efficacement contre le changement climatique.

La suppression des subventions allouées au secteur des énergies fossiles, qui mènera, à terme, à l'abandon des combustibles fossiles L'intensification des efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre produites par les secteurs des transports et de l'agriculture pour atteindre les objectifs fixés pour 2020 et 2030 La concrétisation de l'engagement financier des pays développés à fournir 100 milliards de dollars par an aux pays en développement d'ici à 2020 La promotion de l'accès universel à l'énergie durable dans les pays en développement, en particulier en Afrique, qui dispose d'un potentiel incroyable en énergies renouvelables, pour l'instant inexploité L'impact des changements climatiques sur les migrations et la reconnaissance au niveau international du statut de réfugié climatique.